flutningsmenn ásamt þeirri sem hér stendur eru brynhildur pétursdóttir lilja rafney magnúsdóttir líneik anna sævarsdóttir haraldur benediktsson og valgerður gunnarsdóttir frumvarpið er í tveimur greinum og er þar lagt til að við aðra málsgrein fjórðu greinar laganna bætist tveir nýir málsliðir svohljóðandi við námsmenn í reglulegu námi á framhalds og háskólastigi sem vegna náms síns leigja íbúðarhúsnæði í sama sveitarfélagi og þeir eiga lögheimili í en vegalengd frá lögheimili að skóla er meiri en þrjátíu kílómetrar geta þrátt fyrir fyrstu málsgrein átt rétt á húsaleigubótum heimilt er einnig að greiða húsaleigubætur til námsmanns þótt vegalengd milli lögheimilis og skóla sé skemmri en þrjátíu kílómetrar ef samgöngur til og frá skóla eru honum sérstaklega erfiðar meðal annars með tilliti til veðráttu og ástands vega eða vegna skorts á almenningssamgöngum önnur grein kveður á um að lögin öðlist þegar gildi samkvæmt lögum um húsaleigubætur sem hér var vitnað í áðan er það meginregla til að eiga rétt á húsaleigubótum að leigjandi eigi lögheimili í leiguhúsnæðinu og undanþáguákvæðið segir að nemi sem þarf að leigja íbúðarhúsnæði vegna náms síns eigi því aðeins rétt á húsaleigubótum að hið leigða húsnæði sé í öðru sveitarfélagi en lögheimili nemandans rétt er að taka það fram að ekki er hægt að eiga lögheimili á heimavist skóla meðan sveitarfélög voru mörg og eftir því lítil að flatarmáli flest hver kom þetta ekki að sök en á þeim landsvæðum þar sem sveitarfélög hafa sameinast og orðið víðáttumikil blasir við að námsmenn í slíkum sveitarfélögum geta staðið frammi fyrir því að hljóta engar húsaleigubætur þótt svo það sé langt frá lögheimili þeirra á skólastað og að þeir eru nauðbeygðir til að flytja þaðan og búa nær skóla á meðan á námi þeirra stendur þetta á við ef skólinn er í sama sveitarfélagi og lögheimili nemandans og gildir einu eins og áður sagði þótt vegalengdin þar á milli sé langtum meiri en svo að raunhæft sé að ekið sé á milli þessara staða á hverjum degi jafnvel um torfæran veg og ekki síst að vetrarlagi er þess svo að minnast að í þessu samhengi að yngstu nemendurnir í framhaldsskólanum hafa ekki ökuréttindi aldurs síns vegna og ekki hafa heldur allir skólanemar eða aðstandendur þeirra ráð á bifreiðum eða fjárhagslegt bolmagn til daglegra langferða til og frá skóla núverandi skipulag húsaleigubóta veldur því að framhaldsskólanema sem búa langt frá skóla jafnvel í margra tuga kílómetra fjarlægð er synjað um húsaleigubætur sökum þess að skóli og lögheimili eru innan sama sveitarfélags en umsókn nema úr nágrannasveitarfélagi við skóla sem býr tiltölulega skammt frá skólastað er samþykkt nú þegar hafa foreldrar fyrir hönd barns síns látið reyna á slíka greiðslu gagnvart sveitarfélagi en fengið synjun þar sem nemandi er ekki með lögheimili í hinu leigða húsnæði og því beri sveitarfélaginu ekki skylda til greiðslunnar samkvæmt núverandi lögum úrskurðarnefnd um félagsþjónustu og húsnæðismál hefur staðfest þá synjun foreldrar telja synjunina vera brot á jafnræðisreglu sem ég tek heilshugar undir og því ljóst að þetta misrétti verður að leiðrétta með lagabreytingu nemandi þarf sem sagt að hafa aðsetursskipti til að eiga rétt á húsaleigubótum en það er hins vegar ekki heimilt innan lögheimilissveitarfélags því er það svo að lagabreytingunni sem hér er lögð til er stefnt gegn þessu ólánlega og óréttláta fyrirkomulagi viðmið fyrir greiðsluheimild sveitarfélags til nema eru sótt í fjórðu grein reglugerðar númer sex hundruð níutíu og tvö tvö þúsund og þrjú um námsstyrki enda er líku saman að jafna þar sem námsstyrkirnir og áformaðar húsaleigubætur til skólanema

tölur um fjölda þeirra nema sem gætu öðlast rétt til húsaleigubóta eftir þá lagabreytingu sem þetta frumvarp boðar liggja ekki fyrir þrátt fyrir að þetta eigi við um nema í víðlendustu og strjálbýlustu sveitarfélögunum og þau eru þó nokkur eins og til dæmis borgarbyggð ísafjarðarbær þar sem þingeyri suðureyri og flateyri eru vesturbyggð strandabyggð sveitarfélagið skagafjörður húnaþing vestra akureyri en þar er um að ræða hrísey og grímsey þingeyjarsveitarsveit með laugaskóla norðurþing þar sem raufarhöfn og kópasker eru undir langanesbyggð fljótsdalshérað fjarðabyggð og sveitarfélagið hornafjörður og hugsanlega fleiri samt sem áður má telja að fjöldi nema sé óverulegur virðulegi forseti það sjá allir að nemandi sem býr í grímsey og stundar nám við framhaldsskóla á akureyri fer ekki heim daglega búi hann á heimavist á hann ekki rétt á húsaleigubótum en ef þessi sami nemandi hefði herbergisfélaga til dæmis frá svalbarðseyri ætti sá aðili rétt til húsaleigubóta en hann gæti komist heim án mikillar fyrirhafnar daglega því það er eru einungis þrettán kílómetrar sama má segja um nemanda sem býr á fljótsdalshéraði en þar getur vegalengdin hins vegar numið allt að hundrað kílómetrum frá heimili til egilsstaða þar sem framhaldsskólinn er almenningssamgöngur eru líka með afar misjöfnum hætti í hinum dreifðu byggðum landsins og því ómögulegt að ætlast til þess að nemar geti komið sér á milli heimilis og skóla með góðu móti alla daga það má líka færa rök fyrir því að nemar sem svo langt eiga að heiman mundu síður taka þátt í félagsstarfi þegar um langan veg er að fara og hugsanlega farið að fara til félagsstarfanna að kvöldi ekki er hægt að færa fyrir því rök að nemandi sem býr í sveitarfélagi og þarf um þennan langa veg að fara hafi hærri tekjur eða minni kostnað af veru sinni í skólanum en aðrir sem eiga rétt á húsaleigubótum ef jafnrétti til náms á að vera raunverulegt verðum við að breyta þessu það er hins vegar ljóst að einhver sveitarfélög eru að styðja við sína nemendur með niðurgreiðslu til að ekki verði um að ræða mismunun eða geðþóttaákvörðun pólitíkurinnar hverju sinni er þessi breyting lögð til því hún er augljóslega mikilvæg fyrir jafnrétti til náms og búsetu í hinum dreifðu byggðum landsins í skýrslu vinnuhóps um húsnæðisbætur sem birt var í maí tvö þúsund og tólf kemur fram að unnið hafi verið að gerð tillagna sem miði að því að tryggja öllum sama rétt til fjárstuðnings vegna húsnæðiskostnaðar óháð búsetuformi núverandi hæstvirts félags og húsnæðismálaráðherra hefur töluvert rætt um stöðu þeirra sem eru á leigumarkaði og sérstaklega ungt fólk og sagt að hafin sé vinna við mótun framtíðarstefnu í húsnæðismálum og trúi ég því að hún styðji þetta mál þannig að það geti orðið að lögum fyrir áramót það skiptir þá sem um ræðir miklu máli og er réttarbót sem við eigum ekki að láta bíða heildarendurskoðunar á lögum um húsnæðismál virðulegi forseti ég legg til að lokinni umræðu verði þessu frumvarpi vísað til háttvirtrar velferðarnefndar og annarrar umræðu og umsagnir fengnar hjá þeim sveitarfélögum sem þetta snertir með beinum hætti ekki síður en til heildarsamtakanna